Señor Presidente, agradezco el esfuerzo de la ponente por aceptar algunas sugerencias y, cómo no, su defensa de los derechos de autor, que comparto, pero la inclusión del carácter infractor y sancionable de determinados intercambios y el reconocimiento de autoridad sancionadora a proveedores, así como en la resolución alternativa la exclusión de los intercambios masivos como posible

El informe Gallo ha suscitado un gran interés y podía haber sido oportuno, pero el fondo del debate está demasiado enconado en torno al debate, a favor o en contra, de la Ley francesa llamada HADOPI ―corte de la conexión a Internet para los infractores―, sin que haya habido todavía un genuino debate europeo que tenga en cuenta la realidad de otros progresos en legislaciones nacionales. Espero que alcancemos una posición común en el Grupo Socialista y una mayoría en el Parlamento Europeo en los debates y enmiendas sobre la propuesta de Directiva de la Comisión, que llegará en breve al Parlamento, según el Comisario Barnier.